Wir erleben soeben eine Auseinandersetzung zwischen Verantwortung übernehmen und Ängste schüren, zwischen Globalisierung regeln und sich abschotten, zwischen Zukunft gestalten und Chancen verspielen, zwischen Bewertung des Verhandlungsergebnisses und zwischen ernsthaften sachlichen Debatten und einem unaufrichtigen parteitaktischen Doppelspiel. Ich bin froh, dass die Mehrheit der Abgeordneten der Europäischen Volkspartei, der Liberalen, der Konservativen und auch der Sozialdemokraten die Sorgen der Menschen ernst nimmt und sich nach intensiver Debatte entschieden hat, für das Handelsübereinkommen zu stimmen, weil wir das Ergebnis geprüft haben und weil die Sorgen und Fragen der Menschen in diesem Abkommen auf dem Boden der Rechts und Wertegemeinschaft der Europäischen Union beantwortet werden.